Pro další a co nejefektivnější činnost je však nutné rozdělit a definovat pravomoci mezi Frontexem a Fondem pro vnitřní bezpečnost, aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování aktivit, a tím pádem i plýtvání zdrojů. Je dobře, že tato agentura dostala zprávu Účetního dvora, která uvádí, že byly prostředky uhrazeny v souladu s vytyčenými cíly.